Deși legislația în multe țări ale Uniunii Europene este destul de severă, mai sunt încă multe măsuri care trebuie luate pentru a asigura o protecție adecvată copiilor. Ar trebui ca toate statele membre să ratifice convenția Consiliului Europei și să pună în aplicare în totalitate decizia cadru pentru a exista la nivelul Uniunii Europene o abordare unitară. Materialele ilegale privind abuzul asupra copiilor ar trebui îndepărtate de pe internet la sursă, site urile ar trebui blocate de furnizori iar revizuirea legislației Telecom pe care o dezbatem acum în Parlamentul European împreună cu Consiliul și Comisia, e o bună oportunitate pentru a îmbunătății legislația. Persoanelor care au săvârșit abuzuri sexuale ar trebui sa li se interzică posibilitatea de a desfășura activități profesionale care implică contactul cu copiii, iar centrele speciale de copii orfani ar trebui supravegheate cu mai multă atenție de autoritățile locale. În final, Cred că Comisia Europeană și statele membre ar trebui să susțină financiar și logistic campaniile destinate părinților și copiilor.